Je ne vois pas très bien le sens de votre question dans la mesure où les faits divers n'ont pas grand chose à voir avec le sujet dont nous débattons aujourd'hui. Mais je comprends bien votre intention politique qui est assez malsaine et contribue, pour une grande part, à accroître les discriminations dont sont victimes les Roms, en faisant peser sur cette population des soupçons de criminalité organisée, qui sont indignes d'être entendus dans cette enceinte.